vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágæta ræðu hún talaði um háskólasamfélagið ég vil spyrja hana það hefur komið í ljós að allt þetta unga fólk sem kom út úr háskólunum það hefur ekki haft nægilega mikla hvað á ég að segja samfélagskennd eða siðferði til þess að vega og meta hvað er rétt og hvað er rangt spurning mín til hæstvirts ráðherra er það getur verið að háskólinn þurfi eins og toyota að innkalla innkalla þessa gölluðu vöru þannig að menn fari í ákveðið siðfræðinám þegar ég geng í kringlunni bara sem dæmi er ég alltaf að hugsa um það hvernig hitt fólkið gengur ég veð ekki beint áfram þetta þýðir að taka tillit til annarra heldur en sjálfs sín þetta eru

hafi tekið nægilega mikið tillit til umhverfisins það virðist líka vanta upp á menntunina menn virðast vera mjög góðir í því að reikna og meta áhættuna og slíkt en ekki þetta svo vil ég benda á það að háskólasamfélagið þiggur gífurlega mikla styrki frá evrópusambandinu og spurning hvort það hafi áhrif á aðildina að evrópusambandinu svo vil ég spyrja háttvirtan þingmann af því hann tilheyrir nú vinstri hæstvirtur ráðherra af því hann tilheyrir nú vinstri grænum hæstvirtur forsætisráðherra sagði fyrir nokkru og ég þetta er ekki grín hann sagði það væri erfitt að stunda kattasmölun hvað var hann að segja hæstvirtur forsætisráðherra það er ekki nógu mikið flokksræði honum tekst ekki að beygja nógu marga ketti til þess að hlýða flokksaganum honum tókst að samþykkja aðild að evrópusambandinu þrátt fyrir að margir væru greinilega á móti því sem greiddu því atkvæði honum tókst að samþykkja icesave samninginn sömuleiðis